Dans ce concert de remerciements mutuels, je veux quand même insister sur le fait qu'en décembre dernier, il est heureux que le Parlement européen ait fait remarquer que les États membres, tout en prétendant vouloir régler la crise avec des solutions européennes, étaient en train de placer tous les verrous et toutes les clauses de sauvegarde imaginables pour que ces autorités européennes ne puissent surtout pas agir sans des accords intergouvernementaux. Je crois qu'on a tous bien travaillé ensemble, mais rendons à chacun ce qui lui appartient.

En revanche, mentionnons un petit sujet d'insatisfaction et surtout une invitation à continuer le combat, qui porte sur la supervision directe des entités paneuropéennes. Nous devons continuer dans les textes sectoriels, et les quatre principaux groupes de ce Parlement s'y sont engagés conjointement, à donner à ESMA, à EBA des pouvoirs sur ces entités, sur les agences de notation.

Le combat sur ce dossier était simple ou on a un marché intérieur avec de la régulation et de la supervision européenne ou on se contente d'une vague coordination, c'est à dire de chipotages, comme on dit sous Présidence belge, entre les États nations.